Já jsem se chtěla pana kolegy zeptat, odkud má informace, o kterých teď hovořil?

Je pravda, že i v České republice máme bezdomovce, lidi, kteří nemají střechu nad hlavou. Ale je také pravda, že máme nevyužité kapacity v azylových domech, a bohužel oni nevyhledali útočiště, takže o jednotlivých úmrtích z důvodů umrznutí víme. Ale víme také, že sociální pomoc pro tyto lidi byla poskytnuta, bohužel se tyto výjimečné případy staly. Mě překvapila informace, kterou jste tady poskytl.